Doamnă comisar, mâine veți prezida la Paris în cadrul COP 21, un eveniment cheie, care urmărește să evidențieze impactul pe care îl poate avea decarbonizarea sectorului transporturilor asupra relansării economice la nivel european. Parlamentul European v a fost cel mai bun partener în aceste eforturi, începând cu Cartea albă privind transporturile și încheind cu votul pe raportul din această seară privind mobilitatea urbană sustenabilă Stimați colegi, în cei șase ani în care am fost consilier general al Municipiului București am înțeles că există o singură soluție pentru ca orașele noastre să prospere în urma celei de a patra revoluții industriale îmbunătățirea mediului, a calității vieții și a sănătății cetățenilor prin asigurarea unei mobilități urbane sigure, rapide și durabile. În calitatea mea de legislator european am venit în sprijinul acestor eforturi prin propunerea unor măsuri ce țin de managementul eficient al transporturilor de creșterea performanței serviciilor de logistică de promovarea transportului în comun și, nu în ultimul rând, de informarea cetățenilor asupra mijloacelor de transport alternative.